Monsieur le Président, Madame la Haute représentante, comme cela a été dit précédemment, la catastrophe a été d'une extrême ampleur, du fait de la violence du séisme, sans doute une des plus graves de l'histoire, qui fait donc craindre un bilan humain terrifiant.

Cependant, il est à regretter que les Européens aient agi en ordre dispersé et que l'action de l'Union européenne ne soit pas suffisamment visible, ce qui tranche avec l'efficacité de la machine d'aide américaine et fait oublier que l'Union européenne est le premier donateur mondial d'aide humanitaire et d'aide au développement. La Commission européenne a également activé le mécanisme communautaire de protection civile, qui coordonne les offres de secours des pays membres et qui constitue à l'heure actuelle l'essentiel du système de réponse aux crises. Les événements récents confirment qu'il faut améliorer la réponse aux crises de l'Union européenne. Une organisation réelle des capacités de protection civile est essentielle, et je rappelle à ce titre la proposition de Michel Barnier, qui date de 2006, qui est prête, qu'il suffit d'appliquer, et qui est de créer une force de protection civile européenne.

van Rompuy, s'est exprimé aujourd'hui en faveur d'une force de réaction rapide. En l'espace de quelques jours, les Américains ont endossé un rôle dominant en matière de secours et de coordination.